Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, a soli 15 mesi dalla pubblicazione della proposta di regolamento omnibus, ci troviamo a esprimere il voto finale sul pezzo forte di questa legislatura europea per quanto riguarda il settore agricolo. L'omnibus ci ha infatti offerto l'opportunità di intervenire sull'attuale struttura della PAC, opportunità che si è concretizzata soprattutto grazie al determinato e determinante contributo del Parlamento europeo. I piccoli aggiustamenti e le timide aperture presentati nella proposta iniziale della Commissione andavano sicuramente nella giusta direzione, ma non apparivano all'altezza delle sfide che i sistemi agroalimentari stanno affrontando. Proprio per questo abbiamo sentito la responsabilità di dare ai cittadini e agli agricoltori europei risposte che fossero qualcosa di più di un semplice ritocco, con un'iniziativa ambiziosa, attraverso la quale siamo riusciti a potenziare e integrare gli spunti offerti dalla Commissione. La portata delle innovazioni introdotte nell'ambito della semplificazione, della gestione dei rischi e delle misure di mercato fa sì che questo lavoro si configuri come una vera e propria riforma di medio termine della politica agricola comune. Una riforma di metà percorso con un duplice valore da un lato, è la risposta all'ormai certa posticipazione della riforma della PAC alla prossima legislatura europea e al prossimo Commissario dall'altro, ha potuto fissare un punto di partenza per le riflessioni sul futuro delle politiche agricole, indirizzando in modo significativo anche la recente comunicazione della Commissione sulla PAC post 2020. La corposa mole di proposte di modifica del Parlamento ha generato un intenso dibattito, ma il punto di equilibrio trovato è accolto con grande soddisfazione da tutti gli agricoltori europei, e ci restituisce un ottimo esempio del lavoro svolto dalle nostre tre istituzioni, rispettando in pieno gli ambiziosi obiettivi temporali inizialmente definiti dalle commissioni competenti.